Drugą, równie ważną kwestią jest bezpieczeństwo i stabilność polityczna naszego kontynentu.

Europejska polityka sąsiedztwa wymaga wzmocnienia i być może także przeformułowania, a planowany na maj szczyt Partnerstwa Wschodniego będzie w tym kontekście kluczowy. Łotwa przedstawiła rozsądny program i wybrała dobre priorytety.